Wenn wir uns die Statistiken ansehen und die Trends analysieren, dann können wir eines feststellen Das Passagieraufkommen weltweit wird stark zunehmen. Ich habe mich unlängst mit den europäischen Flughafenbetreibern zusammengesetzt, und sie schätzen die Situation so ein, dass das Passagieraufkommen weltweit in den nächsten zehn Jahren um etwa 50 steigen wird.

Will man das vermeiden, braucht man mehr Personal. Das verursacht mehr Kosten und höhere Ticketpreise. Oder wir denken darüber nach, wie wir neue Technologien einsetzen können, um dieses Aufkommen an mehr Passagieren zu bewältigen, um mehr Komfort zu bieten und auch die Sicherheit bei höherem Passagieraufkommen gewährleisten zu können. Wenn es gelingt, Sicherheitsscanner zu entwickeln und einzusetzen, die tatsächlich keine ionisierenden Strahlen verwenden, die keine realen Körperbilder zeigen, die keine Datenspeicherung notwendig machen, und wenn zudem den Passagieren der Freiraum eingeräumt

Ich glaube aber, eine Diskussion über Sicherheitsscanner allein greift zu kurz. Wir müssen auch darüber diskutieren, wie wir die Luftfracht in Zukunft besser kontrollieren, als wir das bisher machen. Herr Kommissar, wenn Sie die nächsten Verhandlungen mit dem Rat führen Sie wissen, die Unterstützung des Europäischen Parlaments ist Ihnen dabei sicher.